Monsieur le Président, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler et écrire librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté.

En effet, la liberté est la règle, mais la liberté d'expression n'est pas un droit au mensonge. Ce n'est pas un principe absolu, n'en déplaise à certains dans cet hémicycle qui semblent parfois se sentir visés. Sans rappeler non plus la belle légende de la Bocca della Verità de Rome, qui menaçait de broyer la main de celui qui mentait et sans imaginer non plus de créer une autorité de la vérité, la liberté d'expression impose aussi de protéger contre les discours de haine, contre les discours incitant au djihadisme et au terrorisme, contre les discours racistes et injurieux, contre les informations mensongères qui inondent les réseaux sociaux, à tel point qu'on les qualifie aujourd'hui souvent de réseaux asociaux.